Și aici mă refer la statele noi aderate care trebuie încă să învețe, dar nu pot de la sine, adică trebuie să alocăm și resursele financiare. Personal, consider că o economie sănătoasă se compune în primul rând din întreprinderi mijlocii ca, prin urmare, politicile de coeziune economică, socială și teritorială trebuie să vizeze în primul rând alocarea fondurilor europene de coeziune pentru această clasă economică. Vreau să adaug că faptul că politica UE pentru coeziune economică, socială și teritorială în ultima vreme a fost neglijată în ceea ce privește stabilirea priorităților Uniunii Europene.